Um wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen zu können, ist dringend in der gesamten Europäischen Union eine Meldepflicht erforderlich, so wie es in Deutschland bereits mit den Bundesländern vereinbart worden ist.

Ein wirkungsvoller Schutz ist eigentlich nur durch einen entsprechenden Impfstoff möglich. Im Namen der EVP Fraktion fordere ich die Kommission auf, alles zu unternehmen, um die Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffes voranzubringen, damit er möglichst bald zur Verfügung steht. Außerdem ist es Aufgabe der Kommission, eben diese Datenerfassung wirklich schnell zu veranlassen, damit die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen und auch die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Außerdem ist es Aufgabe der Kommission, so wie auch schon gefordert, dass die Handelsbeschränkungen, so wie sie von Russland für den 20.3. angeordnet wurden, wieder aufgehoben werden. Ich habe Meldungen, dass außer Russland auch die Ukraine, Ägypten, Algerien, Mexiko und die USA schon erste Handelsbeschränkungen verhängt haben. Je schneller jetzt gehandelt wird, umso schneller besteht die Möglichkeit, dass sich die Erkrankung nicht weiter ausbreitet und eventuell auch wieder eliminiert werden kann.